Paní předsedající, gratuluji vám k prvnímu vystoupení na plénu a přeji hodně štěstí ve Vaší funkci. Dovolte mi, abych se také připojil k usnesení, které dnes budeme hlasovat. Rád bych upozornil, že zde postoj Parlamentu je kontinuální. V minulém volebním období jsme řešili případ dvou knihkupců, kteří byli z Hongkongu uneseni do Číny a tam byli vězněni a podrobováni právnímu procesu, který byl v rozporu se základními principy spravedlivého soudního procesu. Tedy je zde reálná obava, že by Čína takový zákon zneužívala, že by lidé podezřelí z politických deliktů byli takto vydáváni do Číny a tam by byli trestáni v rozporu s principy trestního práva. Takže podporujeme zde občany Hongkongu. Je dobře, že stojíme na jejich straně a udělejme vše pro to, aby tento zákon nakonec byl úplně stažen, ne pouze pozastaveno jeho projednávání, což je současný stav, který logicky občanům Hongkongu nevyhovuje.